2014 több szempontból is kivételes év lesz Európában. Egyrészt a közép európai és balti államok köztük Magyarország uniós tagságának első tíz évére tekinthetünk vissza, másrészt ebben az évben ünnepeljük a hidegháborús szembenállás megszűnésének, a közép európai rendszerváltozásoknak, a magyar tárgyalásos forradalomnak a negyedszázados évfordulóját.

Méltán lehetünk büszkék arra, hogy a berlini fal leomlása és Németország újraegyesítése Magyarország bátorsága nélkül nem valósulhatott volna meg. Méltán lehetünk büszkék Németh Miklós kormányára, Horn Gyula külügyminiszterre, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy több tízezer keletnémet menekült előtt megnyissák a határokat, lebontsák az Európát kettészakító vasfüggönyt. A rendszerváltás